Una dichiarazione del Vicepresidente della Commissione Alto rappresentante sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2018 è aggiunta come quarto punto all'ordine del giorno, dopo la discussione sulla situazione in Polonia. La dichiarazione del Vicepresidente della Commissione Alto rappresentante sulle prospettive dell'Unione per la prima riunione del Consiglio congiunto UE Cuba è rinviata. Giovedì L'ordine dei primi due punti è invertito la relazione dell'on. Loones sull'Unione bancaria Relazione annuale 2017 sarà trattata come primo punto, e sarà seguita dalla discussione sulla relazione dell'on. Maurel sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

11.30, prima delle votazioni.